flexikurity, které symbolizují modernizaci trhů práce, sehrály pozitivní úlohu při omezování dopadů krize na trh práce. Krize však ukázala, že je potřeba v reformách trhu práce pokračovat a zaměřit se na podporu přechodů pracovníků a snižování segmentace pracovních odvětví. Pozitivně hodnotím diskutovanou stěžejní iniciativu Evropské komise, která si klade za cíl přispět k větší konkurenceschopnosti ekonomik členských států, ke snížení transakčních nákladů podnikání v Unii a obecně k vytváření lepšího podnikatelského prostředí, posilování a zlepšení systému terciárního vzdělávání a modernizaci a vyšší flexibilitě trhů práce. Je třeba nicméně zdůraznit, že nově nastartované aktivity politiky zaměstnanosti by neměly být příliš preskriptivní, politiky flexikurity totiž musí vycházet z podmínek, priorit a potřeb jednotlivých členských států. Konkrétní mix politik na trhu práce nelze stanovit pro celou Evropskou unii, je třeba individuálních přístupů.

jednotného kontraktu, kde sice souhlasím s obecným záměrem, to je snižování rozdílů v ochraně mezi úvazky na dobu určitou a dobu neurčitou, nicméně jsem přesvědčen, že konkrétní forma realizace tohoto záměru musí být přizpůsobena podmínkám, potřebám a tradicím členských států.

Naší podporu si zaslouží zejména tvorba pracovních míst prostřednictvím omezování administrativních a legislativních překážek. Podporyhodné je také snižování nemzdových nákladů práce a usnadňování přechodu od neformální nebo nehlášené práce k řádnému zaměstnání. Fiskální intervence pokřivující trh, aktivistické vytváření tabulkových míst či nadměrná regulace si naší podporu rozhodně nezaslouží.